virðulegi forseti ég skal taka undir með þingmanninum um það að allar aðgerðir í þessari erfiðu stöðu sem við erum nú í má segja að séu vondar það er ekki gott að þurfa að hækka vexti en markmiðið að tryggja að gjaldeyrismarkaður komist á á nýjan leik þetta er sem sagt liður í þeirri aðgerð það hefur líka komið hér fram af hálfu forustumanna ríkisstjórnarinnar að báðir vænta þess að hér sé um skammtímaaðgerð að ræða og vextir geti gengið hratt niður það verður til þess að efla og styrkja atvinnulíf það verður til þess að efla og styrkja heimilin í landinu þannig að markmiðið er alveg klárt það er hins vegar alveg klárt hjá háttvirtum þingmanni að sumir telja að aðrar leiðir séu betri og það kann að koma í ljós en í þessari stöðu hefur seðlabankinn og ríkisstjórnin ákveðið að fara þessa leið